Elle est aujourd'hui soupçonnée de fraude sociale majeure, une inculpation qui nous rappelle que le dumping social mine notre société, avec pour victimes principales des travailleurs qui exercent leur métier dans des conditions parfois inhumaines.

C'est ce que nous répète souvent avec conviction et raison le président de la Commission.

Nous ne pouvons pas nous contenter de vagues déclarations.

La Commission va présenter son paquet transport routier. Sans anticiper sur le contenu, je souhaite insister sur quelques priorités. Les règles en matière de cabotage et de détachement des travailleurs doivent s'appliquer de façon stricte. Il est urgent de réguler les transports professionnels réalisés au moyen de petits camions.

Enfin, il est indispensable de garantir le temps de repos des chauffeurs.

Il faut enrayer le dumping social et assurer des conditions de travail décentes aux travailleurs. Pour y parvenir, je suis convaincu que vous pourrez compter sur les partenaires sociaux, mais aussi sur les travaux de ce Parlement.